Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, su discurso, en muchos momentos, ha tenido algo más de reflexión que de proponente de soluciones a los problemas de hoy, pero hay dos puntos que debo reconocer y en los que quiero insistir. El primer punto se refiere al reconocimiento de los desequilibrios internos entre los Estados y entre los ciudadanos de la Unión. Ayer, el Parlamento aprobó una Resolución sobre el Programa de Trabajo de la Comisión y se pronunció a favor de abordar de una manera simétrica los desequilibrios macroeconómicos que hay dentro de la Unión. Creo que la Comisión debe estimular a los países que en estos momentos deben tomar medidas para permitir que aquellos que tienen problemas las tomen también de una manera equilibrada y solidaria. Y, por último, creo que hay que hacer un esfuerzo para mantener el fondo europeo de alimentos en una Unión en la que la pobreza, como usted mismo ha reconocido, sigue aumentando.